En la Unión Europea una de cada tres mujeres sufre violencia en algún momento de su vida. Miles de mujeres han salido a las calles en las ciudades europeas, pidiendo más acción contra la violencia machista. Y también esto se tiene que hacer realidad, realidad también para todas las personas que son víctimas de un delito fuera del país de origen, ya sean trabajadoras, estudiantes, turistas, migrantes legales y, también, indocumentadas. Por ello, pedimos una ampliación de los servicios de apoyo a las víctimas y una mayor formación para los profesionales, con especial atención a las víctimas de la violencia de género, mujeres y niñas y también personas LGTBI. Necesitamos más centros de acogida disponibles las veinticuatro horas del día, con asesoramiento judicial para las mujeres víctimas de la violencia machista y sus hijos. Es nuestra obligación hacer que toda mujer que se encuentre dentro de la Unión Europea pueda sentirse segura para denunciar la violencia machista y acabar con lo que, para nosotras y nosotros, es una verdadera lacra social.